verðbólgu eins og hún er og við það vaxtastig sem við búum við ég vil taka það fram að ég er ekki andvígur verðtryggingu sem slíkri og ég tel að hún geti vel verið hluti af fyrirkomulaginu innan hóflegra og skynsamlegra marka meðal annars með það í huga að það séu tryggð sparnaðarform og varin fyrir verðbólgu þetta virkar fyrst og fremst á hina hliðina hjá okkur og þjóðhagslegur sparnaður er þrátt fyrir verðtrygginguna hér mjög lágur fjármagnið er oftryggt það er tryggt í bak og fyrir með belti og axlabönd eins og ég held að ögmundur jónasson hafi fyrstur kallað það af því að háttvirtur þingmaður nefndi hér að nafnvextir yrðu auðvitað breytilegir ef lán væru óverðtryggð skulum við ekki gleyma því hvernig ástandið og fyrirkomulagið er í dag að við erum með verðtryggð lá sem eru tryggð fyrir verðbólgu en þau eru líka með breytilegum vöxtum sem er auðvitað algjört siðleysi auðvitað er það fráleitt og um það höfum við einmitt flutt frumvörp ég og nefndur þingmaður háttvirtur ögmundur jónasson að þetta fyrirkomulag veðri einfaldlega afnumið vandinn við þetta að mínu geti er auðvitað sá og kannski er maður brenndur af því enn þann dag í dag að hafa verið kominn í stjórnmál þegar misgengið illræmda rændi þúsundir fjölskyldna í landinu eigum sínum þegar lánin óðu upp úr öllu valdi í verðbólgunni verðtryggð en vísitölutrygging launa var afnumið með skelfilegum afleiðingum þannig að margir hafa blett á samviskunni enn þá sem að því stóðu og lesa má um í ævisögum manna það er stjórnmálamanna sem hafa látið af störfum sumir hverjir

þegar við erum búin að koma húsinu í lag gera hreint í núverandi ástandi förum við sjálfsagt líka yfir gjaldmiðlamálin og margt fleira sem ekki á erindi inn í verkefni dagsins í dag í ástandið í núinu því að við verðum að takast á við það eins og það er út frá þeim aðstæðum sem okkur eru búnar og með þeim tækjum sem við höfum í höndunum